Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Torej, danes smo večkrat slišali interpretacije glede ustavnosti, predloga ministra Pikala. Ugotovili, da imamo očitno v parlamentu veliko ustavnih pravnikov, ki že danes vedo, da naj bi bil ta predlog v nasprotju z ustavo. Temu seveda ne moremo pritrditi. Poleg tega smo slišali, da je ustavna odločba zelo jasno zapovedala, kaj storiti. Res je, zapovedala je, da je potrebno odpraviti diskriminacijo pri financiranju obveznega javno veljavnega programa. Ampak, ko smo pri eksaktnosti te odločbe, velja vseeno omeniti, da zelo očitno dopušča možnost različnih interpretacij. Če lahko poročevalec, ki je sodeloval pri pripravi ustavne odločbe, decembra dva sedemnajst, izjavi in citiram: "Odločba nič ne govori o dopolnilnem in dodatnem pouku, podaljšanem bivanju, jutranjem varstvu, neobveznih šolskih vsebinah, ker po tem nismo bili povprašani." Pred enim tednom ta ista oseba spremeni mnenje in pove, da je jasno ustavno sodišče reklo, da, da da se ne financira samo, nadstandardnega programa. Torej že tu vidimo, da nikakor ne gre za eksaktno odločbo. Najbrž zaradi tega, ker je bila sprejeta s tako tesno večino, ker tudi v nekaterih drugih prispevkih gospod doktor Lepnerja Černača na primer je bilo, Černiča, je bilo rečeno, da je očitno bilo pri pisanju in odločitvi, veliko nasprotujočih si mnenj, zaradi česar je ta odločba de facto zelo slabo obrazložena, in zato lahko danes slišimo toliko različnih mnenj, kaj je ustavno sodišče želelo, kaj je ustavno sodišče zapovedalo. Po mojem mnenju je odločitev ministrstva edino pravilna. Odpravlja neskladje, ki je bilo, torej petinosemdesetprocentno financiranje in tem kontekstu izboljšuje pravni položaj pobudnikov. Ni mogoče torej zatrjevati, da ga ne. Sedaj, kaj je obvezni, kaj je razširjeni program, o o tem smo tudi v preteklih tednih res ogromno, ogromno slišali, ampak zelo malo smo pa slišali o javni mreži osnovnih šol. Zelo malo smo se o tem pogovarjali, premalo smo se pogovarjali o tem, kaj je dejansko brezplačno osnovnošolsko izobraževanje in v bistvu bi temu morali stremeti. Prej je kolega rekel, da javno je dobro in zasebno je slabo. Odlično, če tako razmišlja, jaz tudi se lahko samo strinjam, da je javna mreža osnovnih šol v Republiki Sloveniji izjemna, odlična, kakovostna. Sama sem bile bila deležna res dobrega osnovnošolskega izobraževanja in želim si, da bodo tudi mladi za nami bili, deležni tovrstnega izobraževanja. Da ne bo izobraževanje odvisno od socialnega statusa posameznika in pri tem je potrebno dodati, da se, da je bilo tudi večkrat rečeno, da bomo Socialni demokrati poslabšali, pogoje za otroke socialno šibkejših družin pri dostopu do zasebnih šol, ampak glede na, določene raziskave in poročila OECD-ja, že danes dejansko otroci socialno šibkih družin skorajda ne obiskujejo zasebnih šoli in je že danes socialna razslojenost v tem kontekstu zelo visoka. Če danes dopustimo, da se da se, zasebne in javne v tem kontekstu izenačijo, to je zame začetek dejansko konca neke javne mreže osnovnih šol. To bo vodilo v resnično razslojenost družbe in jaz si ne želim živeti v državi, v kateri bo izobraževanje dostopno samo tistim, ki prihajajo iz premožnejših družin, zato bom predlog absolutno podprla.